Eu mi am propus ca, periodic, să vin să îi aduc aminte domnului Buzek de evoluțiile democrației din România. Dumnealui a fost în Parlamentul României și a susținut guvernul Boc și pe Traian Băsescu. Vreau să îi spun domnului Buzek că, în România, Parlamentul nu are nicio putere, că toate legile sunt luate și asumate de către guvern, că, de asemenea, Guvernul României nu are nicio putere, pentru că Traian Băsescu este cel care numește miniștrii, îi trage de urechi și anunță de fiecare dată când sunt luate măsuri importante. De asemenea, în România, oameni nevinovați sunt băgați la pușcărie pentru 30 de zile, urmând să fie judecați după aceea. I am cerut domnului Buzek o poziție oficială, am primit un răspuns printr un comunicat de presă al PD L și al lui Traian Băsescu.